Signor Presidente, onorevoli colleghi, la concorrenza sicuramente è necessaria per sviluppare appieno le potenzialità del mercato se infatti si creano accordi o cartelli volti a falsare questo principio ne risente tutta l'economia e non solo il consumatore finale. Vorrei citare solo due esempi, particolarmente significativi per l'Italia il primo, riguarda un accordo che sembra essere evidente tra produttori e distributori petroliferi per tenere artificialmente elevati i prezzi alla pompa è in corso anche un'indagine della magistratura su questo e ringrazio il Commissario Almunia per essersi interessato alla vicenda. Un altro esempio eclatante riguarda il comparto assicurativo tra auto e moto nonostante il numero dei sinistri sia in costante diminuzione, il costo delle polizze continua a salire e ha raggiunto livelli ormai insostenibili. Siamo arrivati al paradosso che l'assicurazione di un ciclomotore possa costare addirittura più del ciclomotore stesso e questo è assurdo! Uno scooter che ha lo stesso prezzo in vendita in Italia o in Germania, ma può avere da noi un prezzo assicurativo annuo superiore addirittura di 10 volte rispetto al mercato assicurativo tedesco.

Aziende storiche come la Piaggio di Pontedera sono in crisi anche per questo motivo e l'Europa non può rimanere insensibile e inerme di fronte a tutto questo.